Domnule președinte, domnule comisar, așa cum s a mai spus în această sală, am votat astăzi o poziție a Parlamentului European referitoare la noul CFM, referitoare, bineînțeles, la comunicarea dumneavoastră.

Colegii noștri cred că au lucrat foarte bine.

Cred că vă va ajuta, de asemenea, să veniți mai repede decât s a anunțat, adică în mai 2019, cu această propunere. Referitor la bugetul pe 2018, colegii noștri au făcut, iarăși, o treabă foarte bună și cred că direcția principală a bugetului este dezvoltarea economică, locuri de muncă, lucruri de care are nevoie Europa în acest moment. Sper ca, la conciliere, dumneavoastră să sprijiniți Parlamentul, pentru a nu se mai întâmpla ca de obicei, cu Consiliul nevrând să dea absolut nimic, ci încercând doar pe principiul de a și micșora contribuțiile naționale să micșoreze diverse direcții care sunt importante, inclusiv Erasmus, și să sprijiniți Parlamentul, care dorește să fie un buget pentru oameni. Aș vrea să sprijin, de asemenea, câteva cereri ale Comisiei pentru transport. În primul rând, recuperarea banilor din CEF pentru FC, lucru foarte important pentru Comisia pentru transport. Ați văzut că lucrările au avut mult succes și că au fost foarte mulți participanți la licitații și aș vrea doar să atrag atenția asupra unui lucru foarte simplu nu înțeleg de ce nu se pot găsi sume foarte mici de bani, sub zece milioane de euro, pentru a se putea completa acoperirea sistemului EGNOS, sistem care este